Monsieur le Président, je félicite le président Trump pour les mesures qu'il prend. Il faut en effet mettre des taxes sur les importations et retrouver les équilibres. Mettez vous à la place des États Unis.

Et c'est aujourd'hui également d'une manière unilatérale que s'est construite l'OMC, lorsque les États Unis voyaient l'avantage dans le libre échange uniquement à leur profit. Et c'est aussi à leur profit que les États Unis ont construit et ouvert les frontières avec la Chine, avec un accord, avec Paulson, sans qu'ils lèvent de droits de douane. Aujourd'hui, unilatéralement, ils reviennent à la charte de La Havane. Vivent les États Unis.